Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich 28 Jahre, nachdem ich als Beobachterin für die neuen Bundesländer erstmals ins Europäische Parlament eingezogen bin, habe ich heute die Ehre, ein letztes Mal im Plenum dieses Hauses sprechen zu dürfen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen und Euch herzlich zu bedanken! Die Arbeit mit Ihnen, Kolleginnen und Kollegen, hat mir stets viel Freude gemacht, ging es doch immer um unser gemeinsames Europa. Dieses Parlament mit Mitgliedern aus so vielen verschiedenen Ländern ist wahrhaft einzigartig. Und wir haben wirklich sehr viel erreicht gemeinsam. Und wir sollten uns niemals davon abhalten lassen, für dieses Projekt zu kämpfen.

Wir geben morgen grünes Licht für einen europaweiten Schutz von Whistleblowern, europaweiten Schutz für Menschen, die Missstände im öffentlichen Interesse aufdecken ein großer Erfolg für die Bürgerinnen und Bürger und ein großer Erfolg für uns Europaabgeordnete. Wir haben diesen Schutz sehr lange gefordert, und wir haben beharrlich dafür gekämpft.

Ich hoffe, dass viele Kolleginnen und Kollegen, die sich erneut zur Wahl stellen, dieses Beispiel des Whistleblower Schutzes und viele andere positive Beispiele aus dem Alltag unserer Bürgerinnen und Bürger kommunizieren, und dies vor allen Dingen mit einer Botschaft verbinden Das Projekt Europa bietet einen Mehrwert für alle Bürgerinnen und Bürger, und ich bin stolz und glücklich, dass ich daran mitarbeiten durfte.